Signor Presidente, onorevoli colleghi, la cooperazione internazionale per combattere le frodi costituisce una priorità assoluta per l'Unione europea. L'Italia, in particolare, è uno dei paesi più penalizzati dalla contraffazione addirittura si stima un giro d'affari fraudolento dei prodotti che, solo nel settore agroalimentare, è pari a 60 miliardi di euro ogni anno, risorse sottratte agli imprenditori onesti, a chi rispetta le regole. Ritengo quindi che questo programma possa e debba rafforzare la nostra strategia di tutela dei prodotti made in Europe e sono molto soddisfatta per la quota di cofinanziamento elevata minimo ottanta percento da parte dell'Unione, a testimoniare che tale attività rappresenta una priorità comune. Ogni bene europeo contraffatto è una frode che penalizza tutti noi, non solo la singola azienda che subisce la frode.